Hvala lepa. Ja, hvala za te vaše odgovore, kolikor toliko, popolne. Zdaj, jaz bi mogoče vseeno še prosil, če mi majčkeno oba bolj, oziroma ministrica, vi bolj pojasnite, kako je s to varnostjo dostopa, ali gre za to fizično varovanje, ali za, nadzor preko video kamer ali oboje, vi, minister, pa bi prosil, če mi majčkeno poveste še o vplivu varovanja okolja, na varovanje okolja oziroma na okolje, glede teh odpadkov. Bi pa samo še glede na to, kar sva se, smo govorili o, tako imenovanem sporu. Zdaj, s Hrvaško se očitno marsikaj ne da dogovoriti, ne samo to. Tako da jaz pa vseeno upam, no, da, bomo stvari kolikor toliko, izpeljali korektno, da pridemo do rešitve, ki bo, v prvi vrsti beneficirala Sloveniji, šele potem kakšnemu drugemu. Se pa strinjam, da, je treba pač poskrbeti za te odpadke, da so pravilno in ustrezno, razvrščeni in pa skladiščeni toliko časa, kolikor je to pač potrebno. Hvala.